Nous allons adopter demain un rapport solide et complet sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, domaine dans lequel nous devons absolument avancer et redoubler d'efforts. Je voudrais naturellement remercier, vraiment du fond du cœur, notre rapporteure avec laquelle nous bataillons, au quotidien, sur ces thématiques, notamment au sein de l'intergroupe Droits des enfants.

Mais, en même temps, je me désole ce soir parce que, si nous avons ce débat, c'est parce que la situation est loin d'être satisfaisante.

On nous dit que la directive n'a pas atteint son plein potentiel, mais comment est il possible de se satisfaire d'une telle réponse? Les rapports gouvernementaux et ceux des ONG sont accablants, les chiffres en matière d'exploitation sont alarmants, les victimes sont de plus en plus jeunes, les contenus augmentent il y a donc une nécessité de redoubler nos efforts contre ces atrocités.

Comment empêcher ces viols? Comment mieux protéger nos enfants avant qu'ils ne soient la proie de ces réseaux criminels et de ces prédateurs? Deuxièmement, en ce qui concerne les contenus sur l'internet, les États membres doivent faire en sorte que ces contenus présentant des abus contre les enfants soient rapidement supprimés à la source et ils doivent avoir des procédures de notification de retrait qui soient fonctionnelles. Troisièmement, la formation des acteurs les acteurs judiciaires et policiers doivent être suffisamment équipés par les États membres pour s'adapter à ce caractère évolutif et terrible de ces crimes. Les acteurs de l'enfance aussi, pour conclure, doivent être accompagnés pour qu'ils parviennent à détecter les victimes, car cela est absolument dramatique pour la construction de ces enfants, qui risquent de rester et restent trop souvent des victimes invisibles.